Heute wird ein wilder Wettlauf um Prozentzahlen hier stattfinden, und ich persönlich werde mich an 2020 Zahlen nicht beteiligen, weil wir die schon beschlossen haben.

Das System Kyoto ist gestorben, und wir haben jetzt nach Durban ein neues Verfahren, das kann man Paris 2015 nennen, und da geht es darum Welche neue Art der Verhandlungen und der Strategien haben wir überhaupt?

Bis jetzt hatten wir eine zweigeteilte Welt, die Entwicklungsländer und die entwickelten Länder, mit dem Ergebnis, dass die Chinesen die Entwicklungsländer waren und sie gesagt haben, wir machen nichts, und wir brauchen auch nichts.

Also, dieses Sandkastenspiel, das hört jetzt endlich auf, jetzt müssen wir anfangen, Strukturen zu entwickeln, wie wir denn die einzelnen Punkte nun wirklich besprechen.

Zum Beispiel die Anpassungskomitees Die Frage der Anpassung ist eine wichtige Frage.